Sytuacja polityczna oraz kryzys humanitarny w Burundi ma tragiczne konsekwencje dla stabilności tego kraju oraz całego regionu. Tylko w listopadzie liczba uchodźców z Burundi w Demokratycznej Republice Konga osiągnęła prawie 16 tys. Relacja z Rwandą uległa pogorszeniu w związku z podejrzeniami o spisek przeciw władzom Burundi. Ataki skierowane przeciwko partiom, organizacjom opozycyjnym, dziennikarzom, obrońcom praw człowieka oraz morderstwa członków ich rodzin są godne potępienia i muszą natychmiast zostać przerwane. Ograniczenie wolności słowa i zamykanie prywatnych stacji radiowych, a także stosowanie mowy nienawiści przez wysokich urzędników państwowych w publicznych mediach napędzają atmosferę strachu, dlatego wspólna deklaracja współpracy w sprawie Burundi między Unią, ONZ a Unią Afrykańską przyjęta podczas szczytu w La Valletcie oraz sankcje nałożone na urzędników państwowych tego kraju to pozytywny sygnał.